Im September 2019 noch setzte sich Kanzlerin Merkel während ihrer Chinareise für Wirecard ein trotz Warnungen der Deutschen Botschaft in Beijing, die allein aufgrund von Zeitungsberichten besorgt war.

Zwei Vorstände wurden festgenommen, einer ist flüchtig. Alles deutet auf ein Totalversagen der deutschen und EU Behörden und auf politische Protektion windiger Finanzinvestoren nicht anders als vor der Finanzkrise von 2008. Und auf die nächste Finanzkatastrophe deutet nicht nur Wirecard.